príliš intenzívnemu pracovnému vyťaženiu a príliš dlhým pracovným zmenám. V záujme bezpečnosti leteckej dopravy preto musíme veľmi citlivo vnímať toto nepriame volanie o pomoc zo strany profesionálnych pilotov a s plnou vážnosťou posúdiť obmedzenie času letovej služby maximálne na 10 hodín, s maximálnou kombinovanou dobou pohotovosti letovej služby v trvaní 18 hodín. Som presvedčený o tom, že diskusia o limitoch letovej služby sa musí opierať o vecné a odborné, a najmä nezávislé vyhodnotenie pracovného zaťaženia pilotov a nemôže byť stanovená len bez súčinnosti tých, ktorí počas letu zodpovedajú za životy cestujúcich.